Akár a gyönyörű Budapesten sétálnak, akár valamelyik másik szép magyar településen, egy szomorú dolog biztosan fel fog tűnni Önöknek.

Azért mert nem bírták a versenyt egyfelől a multinacionális áruházláncokkal és cégekkel, másfelől pedig a gomba módra szaporodó távol keleti üzletekkel és vállalkozásokkal, amelyek korlátozás nélkül áramolhatnak be az országba, rossz minőségű

Azért nem tudtak versenyezni, mert gazdaságilag voltaképpen lehetetlen ez a verseny, hogy miért, azt most nincs időm egy percben kifejteni, viszont arra kérem az illetékeseket, hogy amikor az EU és a távol keleti országok közötti szabadkereskedelmi megállapodásokról vitáznak és döntenek, akkor ezeknek a tönkrement kisvállalkozóknak az érdekeit is vegyék figyelembe.